Angesichts der Tatsache, dass Synagogen wieder Ziele rechtsextremer Anschläge sind, schwer bewaffnet bewacht werden müssen, damit es überhaupt weitergehen kann, dass gläubige Juden auf Europas Straßen angefeindet werden, dass es in diesem Haus Parteien gibt, die den Hitler Faschismus als Vogelschiss in der Geschichte bezeichnen angesichts dieser Dinge ist es höchste Zeit zu handeln. Und Handeln heißt eben nicht nur, bei Gedenkfeiern oder bei Anschlägen gewissermaßen die richtigen Worte zu finden Es gilt, Geist und Tat der neuen und alten Nazis ja der Rassisten aller Art entschlossen zu bekämpfen im Staat, in der Gesellschaft, auf der Straße, per Justiz, in Parlamenten und im Alltag. Dazu gehört auch, der Geschichtsklitterung in diesem Hause eine klare Absage zu erteilen, weil man Faschismus und Kommunismus nicht in einen Topf werfen kann.

Den Opfern von Faschismus und Rassismus sind wir das auch schuldig.